Monsieur le Président, après la Hongrie et la Pologne, c'est maintenant la Roumanie qui est dans le viseur de la Commission. Comme dans le cas de la Pologne, les eurocrates reprochent au gouvernement roumain sa réforme du système judiciaire qui, prétendument, menacerait l'État de droit mais, à chaque fois, ces arguties juridiques et techniques ne sont en réalité que des prétextes, comme j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir lors de la récente mission de la commission LIBE à Varsovie. En réalité, ce que la Commission ne supporte pas, c'est que les peuples prennent des décisions démocratiques et soient consultés sur des questions qu'elle voudrait trancher à leur place. Le commissaire Timmermans a eu beau reconnaître lundi soir que les politiques familiales sont du ressort des États membres, pour cet ardent soutien du lobby LGBTI cucul, etc., on n'a pas le droit d'être contre le mariage pour les couples de même sexe. Samedi et dimanche prochains, le peuple roumain pourra s'exprimer par référendum et valider ou non la proposition de constitutionnaliser le mariage entre un homme et une femme. Étant français, j'avais oublié que l'on pouvait être de gauche et refuser de céder aux revendications communautaristes ultraminoritaires. Les institutions européennes doivent respecter la Roumanie, sa souveraineté et ses choix démocratiques, n'en déplaise à M.